Señor Presidente, Señorías, señor Ministro, señora Comisaria, no voy a referirme a la cuestión de la competencia, puesto que en las intervenciones de mis antecesores ha quedado claro que, a partir de la entrada en vigor

un plan inmediato, en 2010, por parte del Consejo. Estamos en enero de 2012 y aún tenemos solo un informe en el que, por cierto, si bien se ha dicho —y yo estoy de acuerdo— que recoge en gran medida las opiniones de la Comisión, España no ve reflejada una de sus principales preocupaciones, que es definir en ese plan plurianual las zonas, las pesquerías. Porque, en España, el jurel se consume, no se utiliza para harina. Es un pescado fresco que se consume en el día y que supone, además de una sostenibilidad ambiental para